Monsieur le Président, je reste persuadé que l'Union européenne eût été bien conseillée de négocier un protocole interprétatif en réponse aux interrogations et inquiétudes auxquelles a donné lieu la conclusion de l'ACTA.

Ceux qui voteront contre l'accord, dont je suis, auraient eu l'avantage de pouvoir repartir sur des notions plus claires en cas de renégociation.

Maintenant, il va falloir repartir de zéro dans l'hypothèse de pouvoir réunir la masse critique pour un nouveau départ en matière de lutte contre la contrefaçon. Autre leçon à tirer de cet épisode il importe dorénavant d'impliquer le Parlement européen dans la définition du mandat de négociation de tout nouveau traité ou accord international.